hvala . rad bi, kar tudi že zdaj tudi gospa ministrica zelo dobro opozorila glede tega financiranja osemdeset procentov pa dvajset procentov, ki si ga morajo zagotoviti potem sami izvajalci teh socialnovarstvenih programov. Tu bistveno dostikrat tudi nastane problem, ne, da je težko dobiti v teh lokalnih okoljih tistih dvajset procentov in se dostikrat zdi, izvajalci teh programov ukvarjajo samo s tem, kako bojo sploh pridobili to sredstvo, namesto da bi se ukvarjali s strokovnim svetovanjem oziroma strokovnim delom ali na terenu ali, po ustanovah. problem je tudi, pri, v tem sektorju, recimo plače so rasle, od leta dva tisoč dvanajst v javnem in zasebnem sektorju, medtem ko so pač plače, v teh socialnovarstvenih programih ostale na ravni od leta dva tisoč dvanajst. in tu imam tudi zdaj bistvu vprašanje, zakaj ste kljub nasprotnim obljubam in dogovorom s predstavniki h organizaciji višino sredstev na proračunski postavki izvajanja in sofinanciranja programov socialnega varstva, dva, šest, ena, ena skozi ena, ena skozi nič, nič, tri, šest, ohranili praktično isti ravni? Povečala se je v bistvu samo za dobrega pol milijona evrov ta postavka. pa naslednje vprašanje, ali boste še v teku sprejemanja proračuna predlagali spremembe na tej postavki? In kako bomo rešili pomankanje delavcev, na teh programih, v sklopu oziroma kako boste na ministrstvu rešili, pomanjkanje delavcev na teh programih? Hvala. Hvala lepa. Gospa ministrica, izvolite. ...